Acesta a fost de pildă respins în decembrie, s au adus schimbări pozitive și iată că astăzi a fost adoptat. Este vorba de schimbări care vor ajuta pasagerii. Foarte mulți dintre noi, foarte mulți din cetățenii europeni sau de pe întreaga planetă folosesc aeroporturile și, ca atare, vor beneficia de măsuri care le vor asigura mai puțin timp pierdut în aeroporturi. De pildă, vor beneficia de standarde minime de calitate privind serviciile din aeroporturile mari, este vorba de reducerea timpilor de așteptare la check in și a întârzierii bagajelor. Toate acestea vor duce la optimizarea traficului aerian și, repet, la cel mai important lucru vor avea grijă de timpul prețios al oamenilor atunci când aceștia trebuie să călătorească și călătoresc.